Ce n'est plus un problème idéologique, c'est un problème de perspective de toute une partie de l'Europe. C'est valable pour l'économie de Chypre, c'est valable pour l'économie grecque!

région? Quelle est la force économique qui peut aider ce départ? C'est la Turquie! Vous voyez que nous devons, ici, ensemble, aller beaucoup plus loin que de discuter simplement d'une chose nécessaire, à savoir un nouveau modèle de gestion des banques.